Monsieur le Président, chers collègues, et la montagne accoucha d'une souris. Si nous voulons vraiment la sécurité pour nos concitoyens, alors en matière de règles de sécurité routière, il est impératif que tous les citoyens et toutes les entreprises des États membres soient égaux devant la loi. Sinon, ce n'est pas d'Union européenne dont il faudra parler, mais de désunion européenne et de chacun pour soi. Alors que l'idée de base est on ne peut plus légitime plus de sécurité pour nos concitoyens, combattre la mortalité sur les routes européennes en sanctionnant, sur tout le territoire européen, ceux qui consomment de l'alcool tout en conduisant, ceux qui roulent beaucoup trop vite, surtout chez les autres, ceux qui croient que fumer un pétard permet d'être invisibles aux yeux des représentants de la loi, etc., voilà que nous aboutissons à un simple échange de données entre États européens et encore pas tous données dont on ne pourra pas faire grand chose, puisque l'idée même de sanctions est facultative. Vous parlez d'un progrès! Vous irez expliquer aux conducteurs du Nord Pas de Calais que, lorsqu'ils sont flashés par un radar automatique, ils doivent assumer ce qui n'est que justice mais que les conducteurs britanniques ou d'une autre nationalité pourront, eux, continuer à prendre nos bretelles d'autoroute pour des circuits automobiles. Ces exceptions anglaises, irlandaises et danoises sont inacceptables. En vertu du scandaleux principe du pays d'origine, si cher aux ultralibéraux qui gouvernent malheureusement l'Union, il serait possible pour ceux qui commettent des infractions d'échapper aux rigueurs de la loi. En regardant un peu plus loin, on peut même imaginer des entreprises de transport routier low cost immatriculant leur véhicule dans ces pays pour pouvoir, en toute impunité, soumettre leurs salariés aux pires conditions de travail, en leur faisant prendre des risques, parfois mortels pour eux et les autres usagers de la route. Nous demanderons à la Commission et au Conseil d'aller expliquer cette façon de voir aux victimes et à leurs familles et de tenter de leur expliquer qu'ils ne portent aucune responsabilité. Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez que la collecte des données et leur utilisation sont ici anecdotiques. Au plus vite, pour sauver des vies, il nous faudra revenir sur le sujet, et nous pouvons compter sur la nouvelle présidence polonaise. Vouloir la sécurité pour nos concitoyens, c'est bien la mettre en pratique, ce sera beaucoup mieux.